Le ministre du travail, Xavier Bertrand, examine actuellement ce problème.

et le mandat a été entièrement repoussé.

L'Europe est à nouveau stigmatisée.